Allein in Bahrain sind beim Ausbruch schiitischer Proteste gegen die sunitische Herrscherfamilie bisher mehr als 45 Personen ums Leben gekommen. Erst am Samstag ging die Polizei wieder gegen friedliche Demonstranten mit Tränengas vor.